Lepa. Bi vse lepo pozdravila! Danes bomo ponovno razpravljali o še eni interpelaciji, kot že nekaj zadnjih vložila poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. In tudi tokrat bomo odločili o delu in odgovornosti ministrice za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. Se bo danes že drugič, če pa štejemo še interpelacijo celotne vlade, že tretjič zagovarjala o praktično isti zadevi. Seveda se lahko to vsi skupaj vprašamo po smiselnosti takega početja, saj je ministrica, kar je očitno, eno in eno sedemnajstino interpelacije že preživela, in kot kaže, bo tudi današnjo. Pa vendar se današnja interpelacija razlikuje od tiste, ki smo jo obravnavali junija letos na dvajseti redni seji. Današnja interpelacija se nanaša samo in zgolj na konkretni primer dveh otrok ter njunih starih staršev, tako kot tudi kar enajst poslanskih vprašanj, ki jih je ministrica prejela v zadnjih mesecih. Sama sem veliko razmišljala o tem, kaj naj sploh še o tej zadevi povem. Sprašujem se, ali je stališče poslanske skupine v takem primeru sploh smiselno in potrebno, in to zato, ker bomo zopet enajst ur lahkoto govorili o tragediji dveh majhnih otrok. Namreč, ko s takšno lahkoto v javnosti govorimo o primeru dveh dečkov, ki jo je njuno življenje že v rani mladosti zaznamovalo, se moramo zavedati, da jo s takšnimi javnimi razpravami zaznamujemo tudi sami. Se na primer danes še kdo spomni primera ravnatelja ene mariborskih šol, ki je prav zaradi velike publicitete v medijih zaradi manjše afere storil samomor, ali pa, se danes še kdo spomni primera koroške deklice? Tudi takrat je javnost zahtevala svoj davek in ta davek, spoštovani, nikakor ni zanemarljiv. Vsekakor, vsakokrat, ko na dolgo in široko razpravljamo o življenju teh dveh dečkov, otroka svojo izkušnjo podoživita. Mar morda pozabljamo, da bi, da oba otroka obiskujeta vrtec in se v okolju, kjer živita, družita s prijatelji in znanci? O tem pa celotna Slovenja spremlja in se sprašuje, kako se bo zgodba koroških dečkov končala, v parlamentu pa še vse skupaj začinim z vprašanjem, ali bo ministrica jutri še ministrica. V maniri cilj pač opravičuje sredstva. Žalostno je le, da sta sredstvo tem primeru dva nič kriva in že brez naše izdatne pomoči travmatizirana otroka. Nova okoliščina zaradi katere so predlagatelji morali reagirati s ponovno interpelacijo, je torej odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenje, ki je v mesecu oktobru dva tisoč šestnajst razsodilo, da je bilo s postopkom odvzema otrok starima staršema oziroma babici kršena z ustavo zgotovljena pravica do družinskega življenja. Spomnimo, da je center za socialno delo Velenje odvzem otrok izvršil po hitrem postopku, ne da bi počakal na odločitev Ministrstva za delo glede izdaje ustreznega dovoljenja za rejništvo starim staršem. Tu želim posebej poudariti, da v poslanski skupini ko tudi v zavezništvu odločno nasprotujemo takšnemu samovoljnemu državnih organov, še posebej ko so postopek vpleteni otroci. Vendar pa je ob vsem tem potrebno povedati, da Vrhovno sodišče primera po vsebinski plati ni presojalo, zato moramo presojo glede največjih koristi otrok prepustiti za to specializiranim državnim organom, ki morejo svoje delo opraviti z vso skrbnostjo in odgovornostjo. Prav tako so nekateri postopki pred organi še v teku oziroma še niso zaključeni. Zato je tudi iz tega vidika vpletanje politike in tudi javnosti v zasebnost obeh mladoletnikov nesprejemljivo. Prav je, da se na nepravilnosti opozarja, pa vendar nihče od nas nima vpogleda v potek in vsebino konkretnih postopkov, kaj šele v življenju otrok ali življenje njune babice in dedka, zato nimamo pravice soditi. Naj se ob te dotaknem nekaterih, po mojem mnenju še kako aktualnih izzivov, za katere upam, da so na Ministrstvu za delo obravnavali prioritetno in na katere sem opozorila tako o prvi interpelaciji ministrice ko tudi večkrat na Odboru za delo. Najprej bom izpostavila Družinski zakonik, celovita preureditev področja družinskega prava je nujno potrebna, še posebej zato, da bo bodoče takšnih primerov, kot je ta, ki je pred nami, manj. Ministrica z delo je predlog tako imenovanega Družinskega zakonika predstavila že v mesecu maju, kar poslanski skupini in Zavezništvu pozdravljamo, vendar pa menimo, da je skrajni čas, da se zakonik, ki bo bolje urejal družinska razmerja, čim prej vložil proceduro. Prav tako poslanski skupini nestrpno pričakujemo realizacijo za leto dva tisoč šestnajst in dva tisoč sedemnajst napovedane ukrepe reorganizacije centrov za socialno delo, ki bi pripomogli k več učinkovitosti zaposlenih ter posledično tudi prijaznejšim storitvam za uporabnike. V luči gospodarske rasti in izboljšanja razmer, kar koalicija pogostokrat izpostavlja, pa ponovno ne morem mimo dejstva, da ste poslanci koalicije podprli predlog vlade glede podaljšanja določb javnih financ v delu, ki ureja socialno politiko. Ali se torej gospodarsko rast izpostavlja samo o predlogih zakonov, ki prinašajo dodatne politične točke, enega takšnih primerov smo namreč obravnavali včeraj na izredni seji državnega zbora. Tam, kjer pa bi odprava ostrih ukrepov državljanov prinesla vsaj majhno olajšanje, pa pri koaliciji naletimo na gluha ušesa. Ne glede na povedano pa sva obe poslanki Zavezništva mnenja, da ministrica doktorica Anja Kopač Mrak v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti svoje delo opravlja dobro. Prepričani sva, da si ministrica pri vsakodnevnem delu zaveda vrednot, ki so ključne za učinkovito delovanje za državo enega najbolj pomembnih ministrstev, in sicer socialnost, solidarnost in enakopravnost. Kljub vsemu povedanemu pa so poslanski skupini nepovezanih poslancev glede vloženega predloga interpelacije zoper ministrico doktorico Anjo Kopač Mrak mnenja deljena, zato bomo glasovali po svoji vesti .